Die Kommission hat sich vollkommen auf die Einflüsterungen von Lobbyisten verlassen und verkennt vollkommen, dass die Bevölkerung eine ganz andere Regelung haben möchte. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Lobbys es schaffen, sich bei der Kommission Regelungen zu bestellen, und wie die Bevölkerung diese Regelungen ablehnt. Heute hat die Kommissarin bewiesen, dass sie überhaupt nicht auf die Stimmung in der Bevölkerung Rücksicht nimmt.